Monsieur le Président, tout d'abord je voudrais remercier le Commissaire Almunia, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui, malgré le fait que ce ne soit pas une compétence du Parlement européen, passe un temps significatif avec nous en commission économique et monétaire et donc consacre et investit du temps dans le dialogue avec le Parlement sur ces matières.

Nous faisons souvent cela de manière formelle mais, Derk Jan, nos partis sont souvent en désaccord sur beaucoup de choses mais je dois dire que, dans l'établissement de ce rapport, il n'y a eu aucun tabou dans la discussion.

Il y a donc vraiment un problème de distorsion de marché dans ce domaine là, et il ne s'agit pas seulement des régimes d'aide spéciale établis par les États pour aider leur secteur financier, mais aussi, et nous le soulignons dans le rapport, des diverses formes d'aides directes de la Banque centrale européenne qui sont je suis désolé de le dire très peu transparentes. Ainsi, nous demandons à la Commission de s'intéresser à la manière dont la Banque centrale a aidé les banques, parce qu'il est clair que les banques qui sont allées à la Banque centrale pour demander de l'aide ont joui d'une forme d'aide que celles qui ont été mieux gérées n'ont pas eu à demander.

Le deuxième secteur est celui des matières premières, et en particulier des matières premières alimentaires. Nous savons que les grands groupes agroalimentaires et les grands groupes de distribution jouissent d'une position de marché qui leur permet réellement d'influer sur la formation des prix de manière exagérée.

Je sais que l'on commence à s'y intéresser à nouveau au sein de la Commission mais j'encourage fortement le commissaire Almunia et le commissaire Šemeta à s'attaquer à ce problème.

Nous saluons aussi l'ouverture de l'enquête sur Google qui, je crois, réponds partiellement à ce que Sophie in t Veld mentionnait il